Poštovani predsjedavajući, gospođo povjerenice, kolegice i kolege, najprije bih zahvalio gospodinu Budi na pokretanju ove inicijative, kao i ostalim kolegama. Radi se o temeljnom načelu, a to je da radnici u Europskoj uniji trebaju imati jednake obaveze i jednaka prava. Dakle, ovdje se ne radi o tome da to nije odluka koja počiva na solidarnosti, nego ta odluka krši načelo jednakosti građana Europske unije pred institucijama država članica, krši načela zajedničkog tržišta i, ako hoćete, krši i načelo slobodnog izbora mjesta i načina života. Pozdravljam vrlo jasan stav Komisije u tom pogledu. Povjerenica je najavila i mogućnost da građani podnose tužbe pred austrijskim sudovima, ali puno bi bilo efikasnije da se Komisija snažno angažira, i za građane, ali i za austrijsko pravosuđe, da Komisija ima snažni angažman u ovom postupku koji je otvorila jer vrlo jasno je rečeno ne radi se samo o povredi načela, radi se i o povredi europskog prava, Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i, jednako tako, pravila o upućenim radnicima. Dakle, mimo solidarnosti, mimo načela, ovdje se radi o kršenju europskih zakona i zato očekujem snažan angažman Komisije protiv Republike Austrije zbog kršenja europskog zakona.